forseti vill láta þess getið að í dag verða tvær utandagskrárumræður hinn fyrri verður nú að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma og er um háhraðatengingar og starfsemi í fjarskiptastjórn málshefjandi er háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir samgönguráðherra kristján l möller verður til andsvara hin síðari fer fram klukkan þrettán þrjátíu miðdegis að loknu hádegishléi og er um einkarekstur og útvistun á starfsemi landspítala málshefjandi er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson heilbrigðisráðherra guðlaugur þór þórðarson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund vor